Constatăm, însă, lipsa unei abordări structurate în ceea ce privește această regiune. Nu a fost elaborat un plan de acțiune pentru Sinergia Mării Negre, iar finanțarea este realizată prin intermediul mai multor instrumente necoordonate. Devine, astfel, imperativă crearea unei strategii a Uniunii pentru Marea Neagră, deținând același grad de prioritate cu celelalte strategii regionale ale Uniunii Europene și axată în jurul a trei linii directoare dezvoltarea economică, socială și umană

Anumite proiecte cheie pentru economia europeană, precum gazoductul Nabucco, care ar permite mai multă independență energetică, sau dezvoltarea porturilor aflate la Marea Neagră au nevoie de impulsionare imediată, iar acest lucru nu se poate realiza decât sub egida unei strategii comune.